ke zprávě o městské dimenzi budoucí politiky soudržnosti. Tato zpráva se věnuje městům a jejich roli v politice soudržnosti. Rád bych však hned v úvodu zdůraznil, že to neznamená, že bychom při rozdělování evropských fondů měli zapomínat na venkov. Právě naopak, je potřeba, aby ruku v ruce došlo k synergickému rozvoji jak velkých měst, tak malých venkovských obcí. Mimochodem tyto teze jsem akcentoval při mých pozměňovacích návrzích ke zprávě kolegy Siekierského o budoucnosti společné zemědělské politiky. Rád bych ve svém úvodním slovu vyzdvihl několik bodů. Za prvé, musíme si uvědomit, že města jsou důležitou platformou pro naplňování strategie EU 2020, a to i pro jejich nesporný význam v ekonomickém rozvoji evropských regionů. Je proto nezbytné, aby města dostala silný mandát při implementaci cílů této společné evropské strategie. Za druhé bych rád zdůraznil, že v celé řadě měst potřebujeme dobudovat základní infrastrukturu. Za vhodné řešení považuji nejenom prostou obnovu, ale také modernizaci a technologické investice do infrastruktury prostřednictvím informačních technologií. Ty by nám měly zajistit, že skokový růst a zvýšení kvality života ve městech opravdu nastane. Právě takové prorůstové investice bychom měli preferovat i s ohledem na princip koncentrace. Za třetí mi dovolte poukázat na téma partnerství. Pojem partnerství je často prázdným pojmem. Byl bych proto rád, abychom městům poskytli skutečnou oporu a vyzvali proto Komisi, aby uložila členským státům povinnost formálně zapojit politické představitele nejdůležitějších měst a sdružení orgánů místní a regionální samosprávy do všech fází rozhodování v rámci politiky soudržnosti. Je žádoucí, aby komunální představitelé měli možnost účastnit se vyjednávání plánovaných národních smluv pro strategický rozvoj. Za čtvrté, a to je poslední hlavní bod navrhované zprávy, na který bych dnes rád poukázal, a tím jsou nástroje finančního inženýrství. K tématu JESSICA toho již bylo hodně řečeno. V reálném světě se však mnoho neděje. Rád bych proto, abychom vyzvali Komisi, aby vyhodnotila zkušenosti s těmito nástroji a upravila jejich pravidla tak, aby byly konkurenceschopné oproti jiným nástrojům na finančním trhu. Současně bych byl rád, abychom apelovali na členské státy, aby iniciativu JESSICA implementovaly na úrovni měst, nikoliv regionů či států.